Je n'ai jamais dit que nous étions contre les échanges d'informations, j'ai dit que nous étions contre la multiplication des échanges, et notamment par rapport à des personnes qui seraient seulement susceptibles d'avoir une intention. Je suis française, et les exemples que vous donnez, je les connais par cœur, si je puis dire. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher les services de travailler entre eux, il s'agit d'éviter de démultiplier des échanges d'informations automatiques, derrière lesquels nous n'aurions pas les moyens humains qui permettraient véritablement d'aboutir à des résultats. Donc ne déformez pas mes propos, c'est le moins qu'on puisse faire quand on est respectueux des débats.